Le message de la part des citoyens, lors de ces dernières élections européennes, était très clair.

C'est très bien d'avoir des objectifs, c'est déjà un pas en avant, mais il nous faut maintenant pouvoir les mettre en œuvre. Et là, il y a une tâche importante qui incombe à la Commission, c'est de venir avec des propositions. Nous avons besoin de donner le courage aux États membres d'assumer cette responsabilité, de faire ce pas en avant, et il est clair que nous devons transformer

Pour que cela soit très clair, cela doit être traduit au sein des perspectives budgétaires du cadre financier pluriannuel, qui doit être un vrai instrument pour pouvoir livrer des résultats sur le projet climatique, mais aussi sur la transformation numérique et sur tous les autres objectifs.